Napriek tomu by som v tejto súvislosti chcela aj ja upozorniť na veľmi alarmujúce správy medzinárodných mimovládnych organizácií. Tie aktuálne hovoria o systematicky zorganizovaných prepadoch obcí s cieľom znásilňovať miestne ženy v podaní ozbrojených jednotiek.

Toto všetko sa, dámy a páni, udialo iba niekoľko týždňov po tom, čo Bezpečnostná rada OSN obnovila mandát svojej misie v Kongu s cieľom podporiť vládu v ochrane civilistov pred porušovaním ľudských práv. Paradoxné na tejto situácii je aj to, že sexuálneho násilia sa dopúšťajú všetky strany konfliktu vrátane vládnych jednotiek, čo je absolútne neakceptovateľné, a preto by som chcela ešte raz požiadať predstaviteľov európskych inštitúcií, aby vytvorili všemožný diplomatický a iný nátlak aj prostredníctvom Organizácie spojených národov a jej misie v Kongu, aby sa takýmto praktikám zabránilo.